virðulegi forseti ég flyt nefndarálit frá samgöngunefnd um frumvarp til laga um íslenska alþjóðlega skipaskrá eflaust þekkja allir þeir sem hafa haft áhuga á þessu máli þann langa feril sem liggur að baki þessum lögum jafnframt því að samgönguráðherra hefur lagt fram frumvarp um íslenska alþjóðlega skipaskrá hefur fjármálaráðherra líka lagt fram frumvarp um sérstaka skattalega meðferð kaupskipa sem skrá sig á íslenskri alþjóðlegri skipaskrá það má segja að nú sé tuttugu ára áfanga loksins náð þó að sitt sýnist nú hverjum um það hvernig lagaumhverfið er en vonandi mun þetta leiða til þess að kaupskip muni aftur verða skráð á íslandi við fengum marga gesti á okkar fund alla þá sem málið snýr að og fórum svo aftur yfir það fengum gestina aftur að viðbættum fulltrúum frá alþýðusambandinu og var málið nokkuð reifað þar og að þeim fundi loknum liggur álitið fyrir nefndarálit um frumvarp til laga um íslenska alþjóðlega skipaskrá frá samgöngunefnd hljóðar þannig með leyfi forseta megintilgangur frumvarps þessa er að stuðla að skráningu kaupskipa á íslandi en með kaupskipi er átt við hvert það skip sem flytur farm og eða farþega gegn endurgjaldi í siglingum milli landa og farmflutningum innan lands og er hundrað brúttótonn eða stærra í frumvarpinu er lagt til að sett verði á stofn íslensk alþjóðleg skipaskrá sem verði vistuð hjá siglingastofnun íslands á skipaskrá verður heimilt að skrá kaupskip í millilandasiglingum og er markmiðið fyrst og fremst að kaupskip íslensku útgerðanna skrái skipin sín hér á landi í stað þess að þau séu skráð erlendis og sigli undir erlendum þjóðfána með frumvarpinu er jafnframt stefnt að því að erlendar kaupskipaútgerðir sjái hag sinn í því að skrá skip sín hér á landi samhliða frumvarpi þessu leggur fjármálaráðherra fram frumvarp til laga um skattlagningu kaupskipaútgerðar sem varðar þær breytingar sem nauðsynlegt er að gera á skattalögum til að tilgangi með stofnun íslenskrar alþjóðlegrar skipaskrár verði náð nefndin leggur meðal annars til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu fyrstu lögð er til leiðrétting á fyrstu málsgrein fjórðu greinar og síðari málslið fyrstu málsgrein elleftu greinar frumvarpsins þar sem fjallað er um skilyrði skráningar kaupskipa á íslandi á íslenska alþjóðlega skipaskrá annars lagt er til að fjórðu málsgrein elleftu greinar frumvarpsins um kjör skipverja í áhöfn kaupskips verði felld niður nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku þingskjali hjálmar árnason þórunn sveinbjarnardóttir og guðjón a kristjánsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins jón bjarnason sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir álitið sem er dagsett fjórtánda mars tvö þúsund og sjö rita háttvirtir þingmenn